Wir können hoffen, dass die Kommission endlich aus ihrem Tiefschlaf aufwacht und das ernst nimmt, was wir schon vor drei Jahren beschlossen haben. Es ist unverständlich muss ich ehrlich sagen denn wir haben schon damals dieselben Befürchtungen geäußert. Die Innovation wird eingeschränkt, denn gerade die kleinen Unternehmen, die Kleinzüchter, sind ja die, die die Sache voranbringen. Es wird das Landwirte Privileg gefährdet, und die Kommission sollte sich Gedanken machen, ob wir weiterhin das akzeptieren, was das Europäische Patentamt an Rechtsetzung seit Jahren tut.

Deshalb muss der Gesetzgeber einschreiten. Der zweite Punkt ist Natürlich versuchen immer mehr große Unternehmen, sich durch die Sicherung von Patenten den Markt von Konkurrenten freizuhalten. Das wird in erster Linie die europäische Saatgutindustrie oder die europäischen Landwirte betreffen, weil das Großunternehmen sind, die nichts mit der Masse der Züchter in Europa zu tun haben. Auch deshalb müsste die Kommission einschreiten. Ich habe heute vernommen, dass die Kommission gesagt hat Sie beobachtet die Materie. Sie hat auch die Diskussion beobachtet, und sie analysiert jetzt. Sie sind uns bis heute einen Bericht zu den Auswirkungen schuldig geblieben. Die Aufforderung haben Sie seit 2003, seitdem sind Sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Also wann erwachen Sie aus Ihrem Tiefschlaf, liebe Kommission, wann beschäftigen Sie sich endlich mit diesen ernstzunehmenden Problemen, und wann geben Sie den Landwirten und Züchtern eine Antwort?